Monsieur le Président, il y a un an, Bruxelles était frappée par l'horreur. Après les hommages, on nous avait promis l'action, mais trop peu a été fait pour combler les lacunes révélées par ces attentats, en particulier les failles dans l'échange d'informations pertinentes entre nos pays. La plupart des États membres s'opposent toujours à un échange obligatoire et automatique, pourtant indispensable.

Les États n'ont été que dans la réaction et la gesticulation politique, n'hésitant pas à jouer la carte de la peur pour faire voter des lois de surveillance très intrusive. Ce sont les mots du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la vie privée qui vient de publier un rapport dénonçant les risques et l'inefficacité des lois de surveillance de ces dernières années.